forseti minnir háttvirtir þingmenn og hæstvirtur ráðherra á að hér er umræða um atkvæðagreiðslu þar sem lagt er til að fundi verði fram haldið fram eftir kvöldi og biður háttvirtir þingmenn og ráðherra um að virða það